Ich habe angefangen, da waren wir 12 Staaten jetzt sind wir 28. Ich habe angefangen, da gab es noch nicht mal einen Plenarsaal für uns

Das ist echt europäisch! Ich wünsche allen meinen Nachfolgern jetzt das Beste für die nächsten Jahre.

Vielen herzlichen Dank für alles! Ich hoffe wirklich, dass es ein Leben nach dem Parlament gibt.